Allerdings, und das möchte ich hier auch ganz deutlich betonen, liegt das zu einem ganz großen Teil auch an der Umsetzung in den Mitgliedstaaten.

Damit wird natürlich auch die Gesetzgebung überlastet, und damit wird sie auch unverständlich. Das ist ein wesentliches und wichtiges Element. Hier müssen wir in Bezug auf die Umsetzung von Gemeinschaftsrecht viel stärker auch diesen Aspekt ins Treffen führen. Der zweite Punkt, den ich für wichtig halte der Berichterstatter hat sich sehr stark darauf konzentriert war die Frage der sogenannten impact assessments also der Folgenabschätzungen. Ich stimme mit ihm überein, dass politische Entscheidungen auch faktenbasiert sein sollten.

Ich nenne ein Beispiel Als es ein impact assessment über die Einführung von Megatrucks, also diese Riesen Lkw, auf europäischen Straßen gab, nahm die Kommission eine Folgenabschätzung wahr, die in erster Linie darauf schaute, ob große Unternehmen mehr Profit machen werden, nicht jedoch, wie viel mehr Ausgaben das für die öffentliche Hand bedeutet.

Wenn wir politische Überzeugungen hinter offiziellen Folgenabschätzungen verbergen, tun wir der guten Gesetzeswerdung auch keinen guten Dienst.